frú forseti þeir sem eru kosnir á alþingi íslendinga eru kosnir þangað til að láta gott af sér leiða það á við um okkur í stjórnarliðinu og það á við um þá sem eru í stjórnarandstöðu við þær aðstæður er það í rauninni flóknara að vera í stjórnarandstöðu fyrir hana er léttast að sverta allt sem frá stjórninni kemur en getur auðvitað verið öðruvísi getum við breytt þessu horfum til dæmis á stjórnarandstöðu sjálfstæðisflokks og vinstri grænna í reykjavíkurborg þar hafa borgarfulltrúar minni hlutans ákveðið að taka þátt í stjórn borgarinnar af

í takt við tímann en gamla stjórnarandstaðan sem leggur sig í líma við að sverta allt sem frá stjórninni kemur hvert einasta mál andi gömlu stjórnarandstöðunnar er reyndar smátt og smátt að hverfa úr sölum alþingis sem betur fer eiga margir stjórnarandstæðingar þakkir skyldar fyrir að láta ekki stjórnast af hefðbundinni sýn niðurrifs og svartagallsrauss það hefur ekki farið fram hjá neinum að mikill þrýstingur hefur verið á ríkisstjórnina að ýta til hliðar umhverfis og náttúruverndarsjónarmiðum til að ná innspýtingu svokallaðri í hagkerfið sem oft er nefnd í sömu andrá og stórframkvæmdir sagan hefur kennt okkur að það er aldrei mikilvægara en einmitt á samdráttartímum að huga vel að umhverfis og náttúruverndarsjónarmiðum og standa vörð um auðlindir okkar umhverfismál skipa mikilvægan sess í framtíðaruppbyggingu íslands og raunar alls mannkyns loftslagið hlýnun jarðar vatnið og misskipting auðs eru stóru verkefni tuttugasta og fyrstu aldarinnar sjálfbær þróun í víðu samhengi verður að umlykja alla starfsemi sem mótar samfélagið leiðarljós sem snýst um jafnrétti kynslóðanna og jafnrétti þjóðanna virðingu fyrir þeirri náttúru og þeim auðlindum sem við höfum að láni frá komandi kynslóðum svo réttlætið þegar við ákveðum með hvaða hætti við nýtum þau gæði sem okkur er treyst fyrir allt þetta þarf að hafa í huga þegar teknar eru ákvarðanir stórar sem smáar frú forseti vinstri hreyfingin grænt framboð hefur orðið fyrir harkalegri árásum en dæmi eru um í langan tíma því hefur verð haldið fram að klofningur sé innan raða flokksins það sést nú við endurskipulagningu ríkisstjórnarinnar að flokkurinn hefur ákveðið að standa þétt saman við skynjum það öll rétt eins og verkafólk í vinnudeilu að samstaðan er lykill raunverulegra breytinga í evrópusambandsmálinu hefur verið reynt að stía okkur í sundur við erum mörg þeirrar skoðunar að umsóknarferlinu eigi að ljúka og það sé best fyrir land og þjóð að þjóðin fái samning til að taka afstöðu til því er haldið fram og ekki síst af þeim sem þykjast vera bandamenn okkar í baráttunni gegn evrópusambandinu að við séum að svíkja grundvallarhugsjónir flokksins staðreyndin er sú að það er enginn bilbugur á andstöðunni við evrópusambandið í þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hjá okkur er enginn evrópusambandsandstæðingur betri eða verri en annar við höfum staðið saman og við höfum staðið með samfylkingunni í að leysa mál og í því að lyfta íslandi upp úr kreppunni sem hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins bjó til sem átján ára hægri stjórn bjó til sem átján ára hægri stjórn ber ábyrgð á í sviptingum hversdagsins er brýnt að horfa fram á við og gera sér grein fyrir því hvert er stefnt hagvöxturinn er að byrja að skila sér aftur það skiptir öllu mál að hafa ríkisstjórn í landinu sem tryggir að hagvextinum verði skilað til þeirra sem skapa hann til almennings í landinu tími hákarlanna er liðinn átján mánuðir eru síðan minnihlutastjórn jóhönnu sigurðardóttur tók við í kjölfar hrunsins hún styrkti sig í kosningum og hefur nú endurskipað liðssveit sína og ætlar að halda áfram hún ætlar að horfa til framtíðar með bjarta framtíðarsýn sem byggir á jöfnuði náttúruvernd kvenfrelsi og alheimssýn en ekki þröngsýni á átján mánuðum erum við byrjuð að snúa vörn í sókn fyrir ísland átján mánuðir eru skammur tími miðað við þau átján ár sem hægri stjórn réði hér ríkjum það er ekki komið að sjálfstæðisflokknum við stjórn landsins nei ég vil nota þetta tækifæri að lokum til að segja við félaga mína um allt land látum ekki íhaldið ljúga okkur í sundur hleypum ekki tortryggni og vantraust inn á okkur tölum saman af heiðarleika og stillum saman strengina til nýrra verkefna látum hugsjónir okkar sameina okkur til nýrra tíma í sterkri ríkisstjórn höldum áfram að láta gott af okkur leiða í þágu almannahagsmuna en ekki einkahagsmuna í þágu umhverfis og náttúruverndar góðar stundir